Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Verhandlungstisch für das Budget 2011 sitzen drei gleichberechtigte Gesprächspartner Rat, Kommission und Parlament.

Dies ist im Lichte des Lissabon Vertrags eine nur allzu berechtigte Forderung. Zum Ausmaß der Erhöhung finde ich es wichtig, klarzustellen, dass bis heute mit einem EU Budgetvolumen gearbeitet wird, das auf die Zeit mit 15 Mitgliedstaaten zurückgeht und daher auf diese zugeschnitten war. Wir sind in der Union mittlerweile aber 27 Staaten und mit einer Fülle neuer Aufgaben, die zu berücksichtigen sind. Angesichts der Wirtschaftskrise erscheint es einerseits unverständlich, den Haushalt der EU zu erhöhen. Aber wir müssen bedenken, dass nahezu 95 der Gelder in Form direkter Hilfe an die europäischen Bürgerinnen und Bürger zurückfließen, wie z.

durch den europäischen Globalisierungsfonds. Schließlich muss jedem klar sein, dass die derzeitige budgetäre Situation in einzelnen Mitgliedstaaten hausgemacht ist. Fakt ist, dass es ohne ein Budget 2011 zum Beispiel die Finanzierung der drei Finanzaufsichtsagenturen nicht geben kann und dass gerade diese Einrichtungen angesichts der aktuellen Dramatik in Irland am besten gestern ihre Arbeit hätten aufnehmen müssen.